Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questi anni abbiamo visto davvero di tutto carne agli ormoni, alimenti provenienti da OGM nocivi e tutti i tipi di schifezze varie. A questi, ovviamente, vanno aggiunti tutti i prodotti taroccati il finto parmigiano, i finti salumi, le finte mozzarelle dalle dubbie provenienze. Per il vantaggio economico di pochi si rischia di penalizzare la salute alimentare di tutti. Penso che la sicurezza alimentare e la coltivazione di prodotti di qualità debbano essere sempre una priorità, soprattutto per noi, qua in Europa, e per questo mandato. Ritengo però assurdo che la nuova Commissione gestisca in questo modo il tema. In generale non ritengo corretto che ventinove persone in una stanza decidano per più di 500 milioni di cittadini. Che cosa succede? Il Parlamento dice di no ad un OGM, la commissione ENVI dice di no, il comitato di esperti degli Stati membri non produce alcun parere e alla fine che cosa succede? La Commissione se ne frega e l'OGM continua ad essere utilizzato in maniera opaca. In pratica, un burocrate a Bruxelles, chiuso in un ufficio di una Direzione generale Agricoltura o Salute decide per tutti. È davvero assurdo!